Monsieur le Président, en juin 2010, Madame la Haute représentante, vous nous aviez annoncé votre ambition de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Dix huit mois plus tard, nous y voici. Ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe aura encore renforcé votre ambition. Vous avez rendu hommage aux acteurs de ce printemps arabe et à leur courage, dont acte. Comme vous le dites dans la communication que nous venons enfin de recevoir, l'Union européenne n'a pas toujours agi de manière aussi efficace et coordonnée qu'elle aurait pu. Et l'Union européenne n'est pas pour grand chose dans les avancées démocratiques dont vous vous félicitez. Vous vous dites inspirée par les travaux du Parlement européen en matière de droits de l'homme.

Je vais en donner deux exemples.

Et vous nous prodiguez des conseils en nous demandant d'intensifier nos efforts au delà de la sous commission Droits de l'homme.

Oui, ces clauses devraient, comme vous le dites, être prises en compte dans le cadre des négociations de libre échange.

Je voudrais terminer par une chose je ne voudrais pas, Madame la Haute représentante, que nous soyons plus exigeants vis à vis des nouvelles démocraties que nous ne